virðulegur forseti ég hef ekki alveg skilning á því hvað r að fara hérna fram vegna þess að mér finnst ég er með svona kvíðahnút í maganum mér finnst einhvern veginn svona bara allir hlæja hérna einhverjum svona taugaveikluðum hlátri ég skil þessa samkomu þannig og þennan sal hérna þannig að við eigum að vera að ræða þau mál sem eru brýn og mikilvæg í okkar samfélagi og ég verð að segja það að mér finnst það gríðarleg vonbrigði að upplifa það að mér finnst eins og hæstvirtur forsætisráðherra vilji ekki ræða við þingið það getur vel verið að honum finnist við öll bara ofboðslega óþolandi og leiðinleg en það er bara hans hlutverk að eiga í samtali við okkur hæstvirtur þingmaður birgir ármannsson sagði hérna á að það væru margar leiðir fyrir þingmenn til að eiga í samskiptum við ráðherra og aðra þingmenn og hér væri hægt að taka til ýmissa ráða ef samningar næðust ekki um ákveðna liði þá samt spyr ég mig ég er með spurningu inniliggjandi um